En matière d'emploi plus particulièrement, si l'on note une hausse du taux d'emploi, il apparaît néanmoins que cette hausse ne concerne pas tous les pays, ni toutes les régions d'Europe. On note surtout qu'elle s'accompagne de plus d'emplois précaires et n'a pas permis de renverser la courbe de chômage des jeunes.

deuxièmement, donner de l'importance à l'éducation et à la formation dans le cadre du Semestre européen

quatrièmement, souligner l'importance des négociations collectives pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs cinquièmement, lutter contre la polarisation des revenus et renforcer les systèmes de protection sociale et, enfin, travailler sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.